Un prix qu'il n'a jamais pu récupérer à Oslo car il a été emprisonné pendant 11 ans pour, je cite incitation à la subversion de l'État. Je n'ai pas d'ennemis, je n'ai pas de haine, aurait pu dire Lee Ming che, cet éducateur et militant taïwanais, enlevé par la République populaire chinoise, car soupçonné, je cite encore d'activités mettant en danger la sécurité de l'État.